Tymczasem sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Na konflikt ten nakładają się przecież relacje i konflikty etniczne, a przede wszystkim religijne między szyitami, alawitami, sunnitami, chrześcijanami i wiemy, że ta prosta interpretacja, która zdaje się dyktować działania krajów Zachodu, Stanów Zjednoczonych czy Turcji, nie odpowiada rzeczywistości. Powinniśmy sobie zawsze zadać pytanie o stabilizację bądź destabilizację, która wynika z naszych posunięć. Otóż wydaje się, że dotychczasowe poczynania krajów Europy niestety sprzyjają destabilizacji.